Monsieur le Président, j'aurais juste trois questions par rapport au débat que nous avons eu. La première question, Madame la Commissaire est ce que vous pensez sincèrement que, aujourd'hui, l'OMC a la capacité de faire respecter les règles au niveau international et, dans l'affirmative, comment entendez vous mener cette politique au sein de l'OMC? Nous l'avons tous dit, nous sommes pour le multilatéralisme, mais nous voyons aujourd'hui qu'il fait défaut par rapport au respect des règles. Deuxièmement, en ce qui concerne le soutien de l'industrie bien entendu, nous ne sommes pas pour le protectionnisme, mais le libre échange soumet nos industries aujourd'hui à une pression énorme par rapport à des compétiteurs qui ne respectent pas un certain nombre de règles. Comment soutenir nos industries si, effectivement, nous n'abordons pas cette question de manière claire? Troisièmement, nous aurons des effets dérivés par rapport à la fermeture des marchés américains. Nous avons parlé de la surproduction chinoise. Comment allons nous appliquer les nouveaux instruments de défense commerciale, mais aussi la distorsion significative? Êtes vous prête, Madame la Commissaire, à activer les outils que nous venons de voter ici, dans cette assemblée?